Tratatele de aderare a trei state membre, Slovacia, Bulgaria și Lituania, au inclus cerința de dezafectare a unui număr de reactoare atomice care nu mai îndeplineau condițiile de siguranță și care nu puteau fi modernizate în mod rentabil. Scopul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană nu a fost acela de a acoperi costul integral al dezafectării.

asistența financiară a fost stabilită fără a se specifica un plafon, situație care a persistat și după elaborarea planurilor și strategiilor de dezafectare, noi suplimentări financiare au fost posibile. Uniunea Europeană a finanțat această activitate cu sume importante de bani, aproximativ 2,8 miliarde de euro din 1999 până în prezent. Raportul cere ca în viitoarele evaluări ale Comisiei Europene și Curții de Conturi Europene să se clarifice următoarele aspecte dacă fondurile alocate de Uniunea Europeană au fost utilizate pentru asigurarea securității activității de dezafectare, dacă dezafectarea asigură depozitarea în siguranță a deșeurilor nucleare, dacă a existat o coordonare adecvată între cele trei programe existente, astfel să se utilizeze în mod eficient experiența acumulată și să se urmeze modelul unor proiecte pregătite și finanțate anterior pentru a genera diminuarea costurilor dacă actualele planuri și strategii sunt complete sau dacă există în continuare posibilitatea de a adăuga noi activități și, ulterior, fonduri suplimentare, dacă este încă nevoie să se aloce sume suplimentare pentru proiecte energetice sau dacă este necesar ca atenția să fie concentrată asupra proiectelor de dezafectare și dacă mai este necesară finanțarea din fonduri comunitare a acestor activități.